Meine Frage ist folgende Sind Sie dafür, dass wir die schwarze Liste haben mit Nennung der Namen, inklusive der europäischen Länder? Das Zweite Ist es nicht unumwunden wichtig, dem Vorschlag von Jean Claude Juncker zu folgen, der gesagt hat Diese schreckliche Einstimmigkeit in Steuerfragen bei den Mitgliedstaaten muss verändert werden.